Pani Przewodnicząca!

Europa powinna adresować do rodziców samotnie wychowujących dzieci więcej programów wspierających ich aktywność na rynku pracy.

Zapewnienie realizacji ich ambicji zawodowych jest bardzo ważne dla szczęśliwego rozwoju dziecka.